Sassoli se lui ritiene che oggi il problema della strategia complessiva sulla migrazione in Europa sia affidato appunto ad una strategia complessiva che Commissione e Consiglio debbono portare avanti o se invece tutto questo non accade. Per esempio, in Italia, a causa di una legislazione che non consentirebbe un approccio concreto a un problema che deve essere condiviso e solidarmente affrontato.

Sassoli, che peraltro non c'era, che il riferimento normativo che lui ha fatto non esiste più da un anno i soccorsi umanitari sono previsti e disciplinati dall'ordinamento italiano e costituiscono un momento di apprezzamento nei confronti della generosità di coloro i quali utilizzano quest'attività a vantaggio dei profughi disperati in cerca di protezione.